Ein Gutes der Klimadiskussion ist, dass sie als Katalysator für den Übergang ins Zeitalter der erneuerbaren Energien wirkt. Das ist im Bericht auch mit vielen Chancen für neue Technologien und Wirtschaftsentwicklung sehr gut herausgearbeitet. Schade finde ich aber, dass wir große Teile der Wissenschaft ausgegrenzt haben. Studien und Wissenschaftler, die sich dem Thema Klimawandel mit weniger düsteren Szenarien oder vielleicht sogar positiv nähern, wurden im Ausschuss einfach nicht gehört. Entsprechende Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt, basta! Wissenschaft ist nur das, was politisch ins Konzept passt.

So bekommt der Bericht am Ende leider eine Schieflage. Wer auf dieser Basis eine CO 2 Reduzierung von 80 und mehr fordert, der stellt Wirtschaft und soziale Errungenschaften grundsätzlich in Frage. Wer gleichzeitig den Ausstieg aus der Kernkraft fordert, verschließt bewusst die Augen vor der Realität. Wer Rechnungslegungsgrundsätze für alle Bereiche des menschlichen Lebens fordert, steht mit dem freiheitlichen Grundgedanken auf Kriegsfuß. Wer neue Gesetze für den Boden und die Landwirtschaft fordert, der missbraucht die Klimadebatte für Maßregelungen, die er oder sie schon immer durchsetzen wollte, die aber mit dem Schutz des Klimas nichts zu tun haben. Und wer gar Schutzanzüge gegen Klimaauswirkungen fordert, der will bewusst Ängste schüren. Ich hoffe, dass diese radikalen und zweckfremden Ideologien in dem Bericht keinen Platz finden. Dann kann ich dem Bericht auch zustimmen, weil mir der Umweltschutz am Herzen liegt am besten, wenn er sich mit sozialen Errungenschaften und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden lässt.